Llama a veces también la atención ver cómo países que no cumplen sus objetivos de renovables en 2020 quieren dar lecciones a quien sí ha cumplido, sí que está cumpliendo, y nos quieren decir cómo hay que hacer las cosas en el futuro. Los colistas en renovables no pueden decir que abandonar el carbón es tan simple y que no podemos utilizar el gas.

Más del 60 de nuestro consumo final son energías fósiles, y eso es lo que tenemos que cambiar en la próxima generación. Y tenemos que hacerlo de forma justa, evitando frustraciones en todas las direcciones.

Mi respuesta es no. No vamos a tener más proyectos eléctricos, sino menos.

No es garantizar menos proyectos de gas, sino que es poner más gaseoductos. Por lo tanto, no traslademos mensajes engañosos a los ciudadanos. Hay que alinearse con los objetivos climáticos de la Unión Europea, garantizando la seguridad energética a los Estados miembros y, además, trabajar por la neutralidad con ambición, pero también con rigor.